Maar het kan niet zo zijn dat landen onder het mom van sociale aspecten en sociale bescherming een protectionistische koers varen. Het kan niet zo zijn dat lidstaten het minimumloon toepassen op internationaal vervoer en allerlei administratieve obstakels verzinnen om buitenlandse transporteurs te weren. We kunnen niet aanvaarden dat een wildgroei van nationale regelingen het vrij verkeer van goederen en diensten in Europa belemmert. We zien het in Frankrijk buitenlandse transporteurs moeten extra formulieren invullen, een Franse vertegenwoordiger aanstellen die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is voor de Franse handhavingsautoriteiten.

Waarom creëert Frankrijk een tussenlaag door met vertegenwoordigers te werken?

En hoe gaan die vertegenwoordigers om met privacygevoelige informatie?